Jeżeli mówimy o kwestiach społecznych, ja powiedziałam operacje kabotażowe, czyli wykonywane w kraju innym niż kraj siedziby, są objęte delegowaniem. Na to zgodziliśmy się czyli taka sama płaca za godzinę bez względu na to, z jakiego kraju jest kierowca. To dlaczego, proszę Pana, jest chęć dalszego ograniczenia tych operacji? Dlaczego tranzyt chcecie objąć delegowaniem? Czyli samochód, który przemieszcza się przez kilka krajów.

To są fakty.